La primera es reforzar las relaciones positivas y fructíferas con Turquía, desarrollar la agenda positiva y todos sus aspectos y buscar posiciones lo más comunes posibles y lo más cooperadoras posibles en lo que se refiere a una región —Oriente Próximo— perturbada en este momento por problemas trágicos y por conflictos. La segunda prioridad es mantener y avanzar, dar un paso adelante en las negociaciones de adhesión con la apertura de nuevos capítulos. Y la tercera prioridad, sin injerencia de ningún tipo, es la búsqueda de apoyos para el proceso democrático en Turquía.

Por un lado, el despliegue de una serie de reformas en el campo de las leyes, del poder judicial, de los derechos humanos y de la igualdad de la mujer. Son reformas contradictorias y debemos apoyar la salida más democrática y más progresista posible en todos estos campos. Luego, hay un proceso constitucional importantísimo, y, finalmente, hay un proceso de paz. Después de décadas de un conflicto que ha costado decenas de miles de víctimas y miles de millones de dólares o de euros, ahora hay una ocasión histórica en la que no debe faltar el apoyo activo de la Unión Europea.